Monsieur le Président, enfin une proposition de taxe sur les transactions financières, proposition que je soutiens. Mais que de temps perdu, que de désastres pour tirer les conséquences du scandale que représente l'accaparement des richesses par une minorité de spéculateurs au cœur de tous les dérèglements de l'économie mondiale. Il aura fallu attendre la déstabilisation des économies du monde par ces prédateurs avides pour qu'enfin, une majorité consente à cette proposition. Mais quand même! Que de frilosité, que de timidité aussi dans ce qui nous est aujourd'hui proposé, comme s'il fallait agir, mais pas trop fort, comme pris par la peur de faire peur. Car, déjà, ceux qui, hier, ne voulaient rien faire, ceux qui, hier, ne voulaient rien changer fléchissent devant les fonds de pension spéculatifs qu'ils souhaitent exempter de cette taxe. Je le dénonce.